Azilul fiind un drept fundamental, obligă Uniunea Europeană să respecte, să protejeze și să creeze condiții cât mai avantajoase pentru cei care depun cerere pentru azil. Să nu uităm că aceștia vin în Uniunea Europeană din cauza unor războaie sau din cauza unui regim care îi forțează să părăsească țara de origine și, astfel, au nevoie de incluziune socială. Astfel, trebuie să le acordăm acestora șansa de a profita de beneficiile dreptului fundamental de azil, indiferent de problemele administrative sau financiare ce pot fi prevenite. Aceștia trebuie să aibă acces la servicii medicale, educative, juridice și la acordarea dreptului la muncă. De asemenea, având în vedere că statele membre de la granița Uniunii Europene se confruntă cu acest fenomen mult mai mult decât cele din interiorul Uniunii Europene, cred că este nevoie de solidaritate din partea întregii Uniunii Europene.